Señor presidente, las relaciones entre la Unión Europea y África no deben responder a intereses exclusivos de la Unión. Ni geoestratégicos, como la externalización de nuestras fronteras para el control de flujos migratorios, ni comerciales y de inversión, como la búsqueda del beneficio exclusivo para las empresas y capitales europeos. Estas relaciones deberían basarse en el entendimiento mutuo y en la cooperación entre iguales, superando el colonialismo y comportamientos paternalistas, y abordar de manera efectiva los desafíos comunes que tenemos —como el cambio climático, la pobreza y la desigualdad— y alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, que, junto con el fortalecimiento de los derechos humanos, deberían ser los objetivos clave de la estrategia Unión Europea-África. Toda acción exterior para África debe ser subsidiaria de este objetivo, y para ello deberíamos fomentar el comercio justo

contribuir a la rendición de cuentas del sector privado mediante la inclusión de cláusulas de obligaciones de debida diligencia en los acuerdos comerciales, para asegurar así la sostenibilidad de las cadenas de valor no aumentar la insostenibilidad de la deuda, siguiendo los principios de la UNCTAD sobre préstamos y empréstitos soberanos responsables fomentar los sistemas fiscales y luchar contra la evasión y la elusión fiscal, que desangran sus recursos domésticos. Mientras los derechos humanos y los objetivos de desarrollo sostenible no estén en el centro estaremos siendo cómplices, además, del incremento de la pobreza, la desigualdad y, en última instancia, de las causas raíces de la migración forzada.